Wij kunnen geen kwijting verlenen aan de Raad. Het gaat inderdaad niet om fraude.

Wij zijn ondertussen vier à vijf maanden verder en bij de Raad blijft het oorverdovend stil, terwijl het gaat om een geschatte fraude van tussen de 60 en 100 miljard euro per jaar. De Raad moet hier optreden.